Poštovana predsjedavajuća, Drugi svjetski rat ostavio je neizbrisiv trag na Europi. Danas, iako sjedimo za istim stolom i živimo u miru i međusobnom uvažavanju, ne trebamo zaboraviti da prije a ni poslije tog rata naše pozicije nisu bile jednake. Neki su imali imperijalističke ambicije, neki su u suradnji s njima vidjeli rješenje svog nacionalnog pitanja. Neki su se od tih ambicija branili, a neki su bili obično topovsko meso. Na kraju krajeva, nismo svi imali ni iste osloboditelje. Jedni su doista oslobođeni terora od zapadnih, demokratskih sila, a drugi su nanovo zarobljeni od komunista. Drugi svjetski rat obuhvaća niz lokalnih sukoba koji su imali potpuno drukčiju povijesnu podlogu. Kad sve to uzmemo u obzir, jasno je zašto je sjećanje na taj rat ponešto drukčije diljem Europe. Ono što je najvažnije je da zločini i zločinačke ideologije budu osuđeni i da se jasno ogradimo od svakog totalitarizma, bilo nacističkog, fašističkog ili komunističkog.